Señora presidenta, la Unión Europea y la OTAN son las dos grandes organizaciones internacionales que han asegurado la paz y la prosperidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, la cooperación entre ambas, cada vez más dinámica desde 2014, es muy beneficiosa, y quiero felicitar al señor Paşcu por su informe. Por otra parte, en la etapa actual de la construcción europea, uno de los grandes objetivos es el fortalecimiento de la Unión en el ámbito de la seguridad y defensa. Este desarrollo será también muy útil para la cooperación con la OTAN y reforzará el llamado pilar europeo.

Esto es conveniente, por ejemplo, para las amenazas nuevas, como las híbridas, los atentados a la ciberseguridad, las crisis humanitarias y también frente al propio terrorismo. Estos desafíos y otros no se pueden afrontar solamente con medios militares. La variedad de recursos de la Unión Europea puede ser muy adecuada para afrontarlos.

Estamos en un mundo complejo, interconectado, crecientemente multipolar. Por eso resulta necesario reforzar nuestras alianzas, aunque resulte difícil, y fortalecer también las relaciones entre las dos grandes organizaciones. Espero que a ello contribuya a la declaración conjunta que está prevista para el mes próximo con ocasión de la próxima cumbre de la OTAN en Bruselas.